forseti vill tilkynna að búast má við nýjum fundi og atkvæðagreiðslu síðar í dag jafnframt vill forseti geta þess að hádegishlé verður lengra í dag en endranær það er frá klukkan eitt til klukkan tvö vegna